Condamn execuția în secret a lui Mohammad Afzal Guru pe 9 februarie 2013, după un moratoriu de șapte ani. Condamn și modul în care execuția a avut loc, precum și înmormântarea lui în cadrul închisorii. Procesul în urma căruia Mohammad Afzal Guru a fost condamnat la moarte nu a fost unul corect, încălcându se inclusiv dreptul la apărare. În plus, condamnarea lui s a bazat pe legea prevenirii terorismului, care nu respectă dreptul internațional și care de altfel a fost și abrogată în 2004. Suntem într o perioadă definită drept perioadă de luptă împotriva pedepsei cu moartea, cu 154 de state care au abolit deja această pedeapsă, de jure sau de facto și, de asemenea, în urma unor rezoluții ONU în același sens.